er óvenjuleg stund óvenjuleg stund að sjá forsætisráðherra ganga upp í ræðustól alþingis og í rauninni hýða ráðherra sína hvern af öðrum sem hafa farið með rangt mál í fjölmiðlum staðfestir það hér hæstvirtur forsætisráðherra að þetta var þríhliða samkomulag að vextirnir skyldu fara í átján prósent alþjóðagjaldeyrissjóðurinn setti það sem skilyrði átján prósent seðlabankinn varð að éta það fóður ríkisstjórnin varð að éta það fóður og var það en þetta var ákvörðun sem menn stóðu frammi fyrir til þess að hann færi í gang hæstvirtur forsætisráðherra hefur staðfest þetta hér ég bendi því aftur á ég fór yfir það í ræðu minni að hæstvirtur iðnaðarráðherra össur skarphéðinsson fór vísvitandi með rangt mál í fyrradag

það og ég held að hæstvirtur forsætisráðherra ætti nú að tala við ráðherra sína og biðja þá að segja satt